Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo a quest'Aula si può essere bersaglio della follia e dell'odio solo a ragione del colore della propria pelle? Sparare da un'auto in corsa e colpire indiscriminatamente più neri possibile. Ecco il risultato di chi incita alla superiorità razziale, di chi instilla paura nei cittadini, di chi usa e propone la sua offerta politica fomentando l'odio. Il mio sostegno da quest'Aula a tutte le vittime dell'odio, indipendentemente dal colore della loro pelle.